De mult timp vreau să folosesc acest prilej pentru a pune în discuție relația dintre Uniunea Europeană și Turcia, mai ales în contextul în care va avea loc dezbaterea raportului de țară. Consider că Turcia a făcut progrese remarcabile în ultima perioadă și încurajez autoritățile turce să continue pe calea integrării europene, să continue eforturile pe care le fac și, în ciuda multor lucruri care trebuie îmbunătățite, sper că tonul raportului de țară va fi unul pozitiv. Există, însă, unele obstacole pe care Uniunea Europeană le pune în calea relației cu Turcia, mai ales în ceea ce privește libertatea de a presta servicii. Impunerea de vize pentru prestatorii de servicii turci reprezintă în mod clar o îngreunare și poate chiar un obstacol, în cazul în care viza nu este acordată. De asemenea, unele state membre impun cote de transport pentru tirurile turcești, ceea ce este un obstacol clar în calea liberei circulații a bunurilor și, deci, o încălcare a Acordului de la Ankara. În condițiile în care cerem Turciei eforturi substanțiale, cred că și Uniunea Europeană, în mod reciproc, ar trebui să ia măsuri consecvente, care să nu contravină spiritului acordului și uniunii vamale.